Problém spočívá v přehnaných veřejných podporách výkupu elektřiny z těchto obnovitelných zdrojů. Na jedné straně státní podpory přinesly neuvěřitelně rychlý nárůst fotovoltaických zařízení, na druhé straně to neznamenalo růst produkce komponent v podnicích z členských zemí. Ty naopak byly v Evropě vytlačeny levnějšími dovozy z Číny. Byly dokonce uzavírány i některé stávající podniky vyrábějící panely a ve svých důsledcích to znamenalo i nárůst nezaměstnanosti v některých regionech.

Podpora uměle vyvolané poptávky na trhu a neustále klesající cena dovážených fotovoltaických panelů při růstu ceny elektrické energie pro obyvatelstvo vytváří nutnost řešení vzniklé situace a připojuji se k tomu, že řešení musí být velmi rychlé. Spor mezi Evropskou unií a Čínou v obchodních vztazích ohledně ceny dovážených panelů by měl být proto řešen dohodou a spoluprácí tak, aby nedošlo k dalším tržním problémům, a skutečně se jedná o velmi důležitou věc s velmi vysokým tlakem na čas daného řešení.